Wszyscy jesteśmy rozczarowani informacjami, które spływają do nas z Białorusi. Forsowanie tej ustawy o sprzecznej ze zdrowym rozsądkiem, sprzecznej z prawami pracowniczymi, blokowanie mediów, blokowanie działania NGO sów, partii politycznych, fałszowanie wyborów i pozorowanie działań w kierunku ich demokratyzacji, wreszcie brutalne tłumienie pokojowych protestów, które miały miejsce ostatnio, musi spotkać się ze sprzeciwem tej Izby. To wszystko przecież wydarza się po tym, jak Unia Europejska rękami Parlamentu, a więc także naszymi rękami podżyrowała pożyczki dla Białorusi. Sama udzieliła wsparcia finansowego, zniosła sankcje polityczne i gospodarcze, bo chcieliśmy widzieć w Białorusi poważnego partnera, który dotrzymuje umów. Zaufanie i wzajemny szacunek są podstawą współpracy i jeżeli nasz partner mówi jedno, ale robi drugie, to trzeba skorygować plany i działania. W tej sytuacji chciałabym zapytać Komisję Europejską, czy warunki udzielonych Białorusi pożyczek i gwarancji finansowych uwzględniają możliwość ich wstrzymania w sytuacji niewypełnienia zobowiązań w obszarze praw obywatelskich i rozwoju demokracji?